virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um greiðslu til líffæragjafa í nóvember tvö þúsund og sjö skipaði ég ásamt heilbrigðisráðherra vinnuhóp til að kanna stöðu lifandi líffæragjafa og þá einkum með tilliti til greiðslna vegna tímabundinnar óvinnufærni eftir líffæragjöf í vinnuhópnum áttu sæti fulltrúar samtaka aðila vinnumarkaðarins auk fulltrúa stjórnvalda skilaði hópurinn skýrslu til ráðherranna í apríl síðastliðið vor frumvarp þetta er byggt á tillögum vinnuhópsins sem fram kom í skýrslu hópsins hópurinn taldi meðal annars að yfirstjórn greiðslna til líffæragjafa á vinnumarkaði ætti undir málefnasvið félags og tryggingamálaráðherra enda um að ræða réttindi til greiðslna vegna tímabundinnar fjarveru fólks af vinnumarkaði sem fjármagnaðar væru úr ríkissjóði vinnuhópurinn kynnti sér líffæraígræðslur hér á landi en í skýrslu hans kemur meðal annars fram að alvarleg bilun lífsnauðsynlegra líffæra svo sem hjarta lifrar lungna og nýrna hefur verið vaxandi heilbrigðisvandamál á vesturlöndum á síðustu árum ígræðsla líffæris er þá í mörgum tilvikum besta meðferðarúrræðið sem völ er á líffærin fást aðallega frá látnum líffæragjöfum en einnig getur lifandi og heilbrigt fólk gefið nýra og hluta lifrar lifandi nýrnagjöfum hafi víða fjölgað mikið síðustu ár vegna skorts á nýrum frá látnum gjöfum en áhættan sem fylgir slíkri aðgerð sé mjög lítil nýru eru þau líffæri sem oftast eru grædd í sjúklinga hérlendis en árlega hefja um tuttugu einstaklingar meðferð við lokastigsnýrnabilun hér á landi tvenns konar meðferð er í boði vegna nýrnabilunar annars er um að ræða blóðhreinsun sem kallast skilun og hins vegar ígræðsla nýra sem er kjörmeðferð en hentar þó ekki öllum sjúklingum nýrnaígræðslur frá lifandi gjöfum hafa verið framkvæmdar hér á landi á landspítala frá árinu tvö þúsund og þrjú fram til ársins tvö þúsund og fimm voru að meðaltali gerðar fimm nýrnaígræðslur árlega í sjúklinga sem sjúkratryggðir eru hér á landi en síðustu ár hefur þeim fjölgað nokkuð gera má ráð fyrir að sjúklingum sem þarfnast ígræðslu nýra fjölgi enn frekar á næstu árum og til marks um það bendir vinnuhópurinn á að í ársbyrjun tvö þúsund og átta hafi um þrjátíu einstaklingar verið á ýmsum stigum undirbúnings fyrir ígræðslu líffæragjafi sem er á lífi verður í flestum tilvikum óvinnufær í tengslum við líffæragjöf og þarf því að leggja tímabundið niður störf sé hann virkur þátttakandi á vinnumarkaði þó hefur ekki verið talið að þessi tilvik falli undir réttindi launafólks til launa í veikindaforföllum samkvæmt kjarasamningum enda ekki um eiginleg sjúkdómstilvik eða tilfelli að ræða sjúkra og styrktarsjóðir stéttarfélaganna hafa í einhverjum tilvikum veitt félagsmönnum sínum fjárhagslegan stuðning eða greitt dagpeninga á grundvelli sérstakra heimilda vegna ólaunaðrar fjarveru frá vinnu í tengslum við líffæragjöf

eðlilegra þykir að líffæragjöfum sé tryggð tímabundin fjárhagsaðstoð með þeim hætti sem lagt er til með frumvarpi þessu

með frumvarpinu er því lagt til að líffæragjafar sem eru launamenn eða sjálfstætt starfandi einstaklingar á innlendum vinnumarkaði og verða óvinnufærir vegna líffæragjafar geti átt rétt á sem nemur áttatíu prósent að meðaltali heildarlauna í allt að þrjá mánuði enda hafi þeir verið virkir þátttakendur á vinnumarkaði samfellt í að minnsta kosti sex mánuði fyrir þann tíma við útreikning á tekjutengdu greiðslunum skal miða við tekjuárið á undan því ári sem líffæragjafi leggur niður störf vegna líffæragjafar

aðgerðinni sjálfri sem og eftirmeðferðinni votti um hvenær líffæragjafi verður óvinnufær og hve lengi hann er óvinnufær vegna líffæragjafarinnar jafnframt er gert það skilyrði að líffæragjafi hafi lögheimili hér á landi þegar hann verður óvinnufær vegna líffæragjafar og þann tíma sem greiðslur standa yfir síðan er miðað við að það komi í hlut tryggingastofnunar ríkisins sem ég ætli að fari með framkvæmdina að meta aðstæður líffæragjafa heildstætt og þá í hversu langan tíma hann geti átt rétt á greiðslum gert er ráð fyrir að greiðslur reiknist frá og með þeim degi er vinnuveitandi hættir að greiða starfsmanni sínum full laun í forföllum hans í tengslum við líffæragjöfina í skýrslu vinnuhópsins kemur fram að í langflestum tilvikum séu líffæragjafar komnir til starfa á ný eftir sex vikur en ástæða þykir til að gera ráð fyrir að fjarvistir frá vinnu geti staðið yfir í allt að þrjá mánuði enda geta tilvikin verið nokkuð misjöfn enn fremur er mælt fyrir um í frumvarpi þessu að til þátttöku á vinnumarkaði teljist enn fremur sá tími sem líffæragjafi fær greiddar atvinnuleysisbætur er á biðtíma eftir slíkum bótum eða hefði átt rétt á þeim hefði hann skráð sig án atvinnu samkvæmt gildandi lögum um atvinnuleysistryggingar hið sama á við þann tíma er líffæragjafi er í orlofi eða leyfi samkvæmt lögum kjarasamningi eða ráðningarsamningi hefur fengið greidda sjúkra og slysadagpeninga nýtur bóta frá tryggingafélagi sem kom í stað launa vegna tímabundins atvinnutjóns af völdum slyss og fær tekjutengdar greiðslur samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaða barna við útreikning á tekjutengdum greiðslum samkvæmt frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að miðað verði við þær greiðslur sem líffæragjafi hafði á þessum tíma eða eftir því sem við getur átt þær viðmiðunartekjur sem þær greiðslur voru miðaðar við fyrrnefndur vinnuhópur fjallaði einungis um rétt líffæragjafa sem eru virkir þátttakendur á innlendum vinnumarkaði

við nánari athugun þótti ástæða til að veita þeim ákveðin réttindi enda getur líffæragjöf falið í sér fjárhagslegt óhagræði fyrir námsmenn í tilvikum þegar líffæragjöfin hefur veruleg áhrif á námsframvindu þeirra í slíkum tilvikum eiga námsmenn á hættu að eiga ekki rétt á námslánum en réttur til slíkra lána byggist yfirleitt á að námsmaður fullnægi þeim skilyrðum sem viðkomandi skóli setur um eðlilega námsframvindu enn fremur getur líffæragjöfin haft áhrif á getu líffæragjafans til að stunda vinnu samhliða náminu sem ætluð var honum til framfærslu í frumvarpinu er því lagt til að líffæragjafi sem þarf að gera hlé á námi vegna líffæragjafar samkvæmt vottorði sérfræðilæknis sem annast líffæragjöfina geti átt rétt á hundrað þrjátíu og fjögur þúsund þrjú hundruð krónur á mánuði í allt að þrjá mánuði samkvæmt mati tryggingastofnunar ríkisins sem annast framkvæmdina miðað er við að líffæragjafi hafi verið námsmaður í fullu námi í skilningi frumvarpsins í að minnsta kosti sex mánuði á síðustu tólf mánuðum áður en hann verður að gera hlé á námi sínu vegna líffæragjafar enn fremur er gert ráð fyrir að líffæragjafinn geti ekki stundað nám sitt vegna líffæragjafarinnar ekki er gert ráð fyrir að greiðsla geti komið til fyrr en að líffæragjöfin hefur haft veruleg áhrif á námsframvindu líffæragjafans og þar með leitt til þess að hann hafi ekki getað aflað sér lífsviðurværis með þeim hætti sem áætlað var

umræddum greiðslum er ætlað að bæta framfærslumissi líffæragjafans sem námsmanns en ekki ætlað að vera styrkur vegna líffæragjafarinnar virðulegi forseti með þessum breytingum verði frumvarp þetta að lögum höfum við fært aðstæður líffæragjafa hér á landi til samræmis við það sem tíðkast hjá nágrannaþjóðum okkar en víða svo sem á norðurlöndum og bretlandi hefur verið miðað við að líffæragjafar verði ekki verr settir fjárhagslega eftir líffæragjöf enda þótt reglur séu misjafnar milli ríkja árlegur kostnaður vegna frumvarps þessa er ætlaður að nema um tuttugu og eins og hálfa milljón króna en þar var áætlað að samtals gefi um tuttugu og fimm einstaklingar líffæri á ári og var miðað við meðalheildarlaun á mánuði árið tvö þúsund og sjö hjá fullvinnandi launafólki á verðlagi ársins tvö þúsund og átta var þá jafnframt miðað við að um sextíu prósent líffæragjafa hefji störf að sex viknum liðnum en fjörutíu prósent líffæragjafa verði frá vinnu í fulla þrjá mánuði

enda verður kostnaðurinn að teljast óverulegur þegar litið er til þess ávinnings sem það er fyrir samfélagið að fólkið sé reiðubúið að gefa líffæri til bjargar mannslífum

með því að tryggja fólki þá fjárhagsaðstoð sem mælt er fyrir um í frumvarpi þessu að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar